Prvním z nich je skutečnost, že vzájemné uznávání profesních kvalifikací podporuje volný pohyb osob, pracovníků a jejich uplatnění na trhu práce v členských zemí Evropské unie, přispívá bez pochyby k zaměstnanosti i k mobilitě pracovníků. Legislativa, která se v této oblasti uplatňuje, bez pochyby vyžaduje změnu, a to směrem ke zjednodušení administrativy, k rychlejšímu uznávání kvalifikací, ke snížení počtu regulovaných profesí a snad také k lepší koordinaci odborné přípravy. Pokud jde o profesní průkaz, který vnímáme spíš jako jistou databázi nebo elektronickou databázi, vidíme dva pohledy na tuto věc. První z nich je databáze osob, které mají určitou kvalifikaci a přejí si v takové databázi být proto, aby usnadnili uznávání kvalifikace v jiných zemích, a tato databáze musí být dobrovolná a mohla by být organizována na národní úrovni. Na rozdíl od databáze osob, kterým byl z nějakého důvodu výkon jejich profese zakázán.